L'Union européenne devrait avoir une voix différente, apaisée qui ne plonge ni dans l'utilitarisme ni dans le collectivisme.

Ne prouvent t elles pas au contraire que, derrière des affichages humanitaires, se cache une volonté politique d'exercer une hégémonie culturelle et économique dans cette partie du monde Depuis, rien n'a changé!

13 résolutions.